Je ne me suis peut être pas bien fait comprendre dans ma première intervention. Je n'ai pas dit que le Conseil voulait, à jamais, refuser tout débat budgétaire, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit d'un débat à long terme, pour lequel nous attendons certains l'ont rappelé le document de la Commission sur la budget review Il s'agira donc d'une toute première étape dans un processus de révision du budget de l'Union

Le Conseil a effectivement pris bonne note du plan de financement de l'ITER pour 2012 et 2013, présenté par la Commission fin juillet, et il est en train d'examiner attentivement ces propositions.